Po raz kolejny Parlament zajmuje się sytuacją w Egipcie, która jest dynamiczna i wymaga monitorowania. W międzyczasie ze stanowiska ustąpił prezydent Egiptu, ale nie zmniejszyło to obawy destabilizacji w tym kraju i całym regionie.

Poprzednio postulowałem, aby Parlament i Komisja wysłały do Egiptu specjalną misję obserwacyjną, a w tym momencie trzeba wyposażyć tę delegację w prerogatywy decyzyjne. Idzie nie tylko o pomoc w przeprowadzeniu wolnych wyborów, ale także o uruchomienie szybkiego pakietu środków finansowych, zwłaszcza że sami Egipcjanie apelują o pomoc finansową dla Egiptu. Pogłębienie już istniejącego kryzysu mogłoby doprowadzić do wzrostu niepokojów i nastrojów antydemokratycznych. Aby podjęte kroki były skuteczne, powinny być konsultowane z dyplomacją Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, która w tym regionie prowadzi aktywną politykę.